Madame la Présidente, la vision unanime qu'on entend ici, c'est un message politique fort, qui montre l'importance, pour le Parlement européen, de la santé et de la sécurité des travailleurs en Europe.

C'est aussi le rôle des médecins du travail, qui ont un rôle essentiel dans l'entreprise et qui doivent être attentifs au caractère genré du cancer, car femmes et hommes ne sont pas touchés de la même façon.

Je suis effectivement, j'étais et je suis toujours un syndicaliste dans l'âme et pas mal de mes amis syndicalistes m'ont demandé, quand je me suis mis sur une liste pour les élections européenne Claude que vas tu faire là? Eh bien, je vais continuer mon job pour défendre les travailleurs salariés, pour défendre la vie dans les entreprises, et je pense que ceci, ce que nous voterons demain, donne tout son sens. Et si un jour mes petits enfants me demandent qu'est ce que tu as été faire au Parlement européen? Eh bien, je pourrai leur dire qu'avec vous, j'ai contribué à donner un sens concret à une Europe qui protège, qui protège la santé et qui sauve des vies.